Es ist weiters interessant, dass das Gutachten der Behörde bei der Übersetzung in Dubai plötzlich von 25 auf 6 Seiten verkürzt wurde und die wesentlichen 19 Seiten, die Adelsmayr entlasten sollten, plötzlich aus dem Akt verschwunden waren.